Le rapport que j'ai écrit et négocié ces derniers mois envoie un message clair quelques semaines avant le quatorzième sommet UE Inde. Le Parlement européen soutient pleinement un partenariat véritablement stratégique avec l'Inde, car tout le potentiel de cette relation n'a pas été développé. En effet, les échanges entre l'Union et l'Inde ne doivent pas se limiter au commerce, bien que celui ci ait évidemment un rôle important et que les négociations autour d'un traité de libre échange doivent être une priorité des deux côtés. Les défis auxquels les deux partenaires doivent faire face sur le plan international sont similaires, qu'il s'agisse des tensions régionales ou encore des problèmes globaux comme le terrorisme, le manque de respect pour le droit international, ou le changement climatique.

Il s'agit tout d'abord de travailler de manière plus proche au niveau mondial en faveur d'un multilatéralisme effectif et réglementé, d'une réforme des Nations unies, et il s'agit de coordonner plus souvent nos positions respectives dans les instances internationales. Nous devons ensuite accroître nos échanges en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à la déclaration faite lors du dernier sommet UE Inde. Il y a beaucoup d'espace de coopération en matière de prévention et de lutte contre la radicalisation. Nous pouvons aussi plaider ensemble au niveau des Nations unies, en faveur par exemple de l'adoption de la convention générale sur le terrorisme international. Nous pouvons, d'un autre côté, contribuer ensemble à la réduction des conflits et à la prospérité de l'Asie, que ce soit à travers un soutien aux processus d'intégration régionale, mais aussi à travers l'encouragement des processus démocratiques dans les pays de la région. L'Inde et l'Union européenne peuvent aussi tenter de prendre part de manière positive à la mise en place en Afghanistan d'un processus de paix et de réconciliation en renforçant leur coordination politique sur les questions de sécurité militaire ou d'aide au développement. De même, les actions de l'Inde et de l'Union en matière de développement, que ce soit dans le voisinage asiatique de l'Inde ou en Afrique, auraient tout à gagner d'une plus ample coordination pour qu'elles soient complémentaires. Nous pourrions également renforcer nos échanges en faveur du désarmement universel, de la non prolifération des armes de destruction massive et de la sécurité nucléaire. Des objectifs à l'égard desquels l'Union comme l'Inde se sont engagées.

Je voudrais attirer l'attention de manière plus générale sur l'importance d'instaurer des mécanismes de consultation en matière de politique étrangère entre l'Inde et l'Union européenne, y compris sur des sujets sur lesquels nous avons eu des perspectives différentes par le passé. Qu'il s'agisse de la politique offensive de la Chine dans la mer de Chine méridionale, de la nécessité d'un rapprochement entre l'Inde et le Pakistan, ou encore des actions agressives menées par la Russie dans son voisinage.

Il y a donc beaucoup de briques avec lesquelles nous pourrions bâtir la relation entre l'Inde et l'Union européenne dans les mois et années à venir, et j'espère que le sommet qui aura lieu le 6 octobre ouvrira et développera certains de ces chantiers.